Señora presidenta, en efecto, la situación en Irán merece un debate que promete, a la vista del anterior, ser interesante.